níutíu og sjö um vörumerki með síðari breytingum mál númer sextán á þingskjali sextán með frumvarpi þessu sem lagt er fram af viðskiptaráðherra og er endurflutt nú efnislega óbreytt er lögð til sú breyting á lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og sjö um vörumerki að svokölluð tæming réttinda eða réttindaþurrð samkvæmt annarri málsgrein sjöttu grein laganna verði bundin við evrópska efnahagssvæðið í stað alþjóðlegrar tæmingar í núgildandi ákvæði er ekki tekið fram með skýrum hætti

gildi alþjóðleg tæming samkvæmt dómi efta dómstólsins áttunda júlí tvö þúsund og átta í málum númer e níu núll sjöunda og e tíu núll sjö norge as og sa gegn per aarskog as nille as og smart as samræmist sú túlkun hins vegar ekki ákvæði vörumerkjatilskipunar áttatíu og níu hundrað og fjögur e b e eins og dómstóllinn túlkar það en tilskipunin er hluti e e s samningsins er því þörf breytinga á lagaákvæðinu tæming vörumerkjaréttar byggir á þeim rétti sem vörumerkjarétthafi fær með skráningu vörumerkis samkvæmt fjórðu grein laganna það er að banna öðrum notkun á vörumerki sínu í atvinnustarfsemi afnám alþjóðlegrar tæmingar hefur einkum einkaréttarleg áhrif hlutverk vörumerkja er að vera tæki í markaðssetningu og með innleiðingu svæðisbundinnar tæmingar fá rétthafar vörumerkja auknar heimildir til þess að stjórna markaðssetningu og koma í veg fyrir notkun sem fer í bága við vörumerkjarétt þeirra til dæmis samhliða innflutning alþjóðleg tæming réttinda hefur á hinn bóginn verið talin stuðla meir að frjálsri samkeppni og viðskiptafrelsi getur því svæðisbundin tæming haft í för með sér neikvæð áhrif fyrir neytendur til dæmis mismunandi verð og aðgengi að vöru á mörkuðum hvað snertir tæmingu vörumerkjaréttar má að öðru leyti vísa til athugasemda með frumvarpi þessu í athugasemdunum er jafnframt vísað til ákvæða í fyrstu málsgrein annarrar greinar bókunar númer tuttugu og átta með e e s samningnum þess efnis að samningsaðilar skuli sjá til þess að tæming hugverkaréttar sé í samræmi við lög evrópusambandsins að svo miklu leyti sem ráðstafanir þess eða réttarkerfi taki til tæmingar um túlkun ákvæðisins fari samkvæmt viðurkenndum skilningi í viðkomandi úrskurðum evrópudómstólsins sem kveðnir hafa verið upp fyrir undirritun samningsins nítján hundruð níutíu og tvö þó með fyrirvara um þróun dómsúrlausna í framtíðinni jafnframt er þar vikið að dómaframkvæmd hjá evrópudómstólnum og efta dómstólnum vegna dómaframkvæmdarinnar er nauðsynlegt að setja lög sem snerta innleiðingu á fyrstu málsgrein sjöundu greinar framangreindrar tilskipunar ráðsins áttatíu og níu hundrað og fjögur e b frá tuttugasta og fyrsta desember nítján hundruð áttatíu og átta um samræmingu á lögum aðildarríkja um vöru fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins telur að frumvarpið muni ekki hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð verði það óbreytt að lögum virðulegi forseti ég vænti þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til viðskiptanefndar og verði afgreitt hið fyrsta